Doamnă președintă, domnule comisar, dragi colegi, s au spus foarte multe lucruri aici.

Cred că rezultă că avem o majoritate aici, în Parlamentul European, care dorim ca Marea Britanie să fie aici.

Problema este în Marea Britanie și eu sunt îngrijorată de ceea ce se întâmplă cu cetățenii europeni, cu concetățenii mei care trăiesc acolo. Sunt îngrijorată de ce se va întâmpla cu cetățenii britanici care trăiesc în Uniunea Europeană și, de asemenea, sunt îngrijorată de relațiile comerciale. Eu cred că trebuie să continuăm negocierile, dar Marea Britanie, prin reprezentanți nu prin populație, pentru că populația își dorește în majoritate să fie în Uniunea Europeană

fost în Londra, am fost în Birmingham, am discutat cu cetățeni, cu oameni de afaceri toți doresc să rămână în Uniunea Europeană. Dar responsabili sunt oamenii politici care dezinformează și am văzut recent un membru al Parlamentului European, de dreapta, când făcea reclamă să ne instige că, dacă va ieși Marea Britanie, vom plăti noi, din buzunarele noastre, pensii eurodeputaților britanici.